Ce matin en Belgique, on concluait que le nombre de plaintes sur la violation des données avait doublé en un an.